ný þakka umræðuna sem hér hefur verið hún er góð og málefnaleg

mér heyrist allir þingmenn meira og minna vera á sama máli það þarf að breyta hér ýmsu það þarf að breyta hér starfsháttum alþingis það þarf að efla innviði alþingis og eftirlitshlutverk ég hef gagnrýnt þann starfsvettvang sem ég hef nú starfað á í þrjú ár en um leið vil ég segja að þeir starfsmenn sem hér vinna eru án undantekninga framúrskarandi og hafa sýnt af sér mikla fagmennsku þeir verða að fá að eiga það sem þeir eiga ég held engu að síður að þeir séu of fáir og aðbúnaður þeirra og starfsumhverfi mætti stórbæta það er þannig að hér hefur verið fjallað og í skýrslunni er fjallað um hagstjórnarmistök síðustu ára það hefur verið rætt að það hafi verið mistök að lækka skatta á þenslutímum það hefur verið mistök að fara í níutíu prósent lán hjá íbúðalánasjóði sem gerði það að verkum að bankarnir komu af þvílíku offorsi inn á húsnæðismarkaðinn að hér skapaðist mikil þensla en ef við horfum til þess hvað við erum að gera í dag má ekki líka segja að þegar samdráttur er á ekki einmitt að varast að hækka skatta hér hafa núverandi stjórnvöld farið í gríðarlegar skattahækkanir umbreytingar á skattkerfinu það er mun flóknara en áður var vegna þess að við erum einmitt að fara yfir hagstjórnarmistök ekki bara í fortíðinni heldur líka það sem við erum að fást við í dag ég held að okkur sé hollt á öllum tímum að ræða og fara yfir á málefnalegan hátt hvað við erum að gera hér á alþingi við höfum tæki og tól til þess að breyta hlutunum en mér finnst okkur miða lítið áfram ég verð að segja alveg eins og er ég gagnrýndi hér í andsvari við hæstvirtan fjármálaráðherra eftir hans annars ágætu ræðu að við búum enn við það flokksræði sem leiddi okkur í þær ógöngur sem við erum að ræða á alþingi í dag mér er mjög minnisstætt í aðdraganda hrunsins að hægri menn og frjálshyggjumenn þeir þökkuðu umsvifum bankanna einkavæðinguna þeir töldu að einkavæðingin væri forsenda þess að bankakerfið hefði þanist út og það væri að skila tekjum í ríkissjóð svo voru margir einkum samfylkingarmenn sem bentu á það að það væri ú ekki kannski einkavæðingunni einni að þakka heldur e e s samningnum og þeirri staðreynd að við höfum innleitt hann hér það er farið yfir e e s samninginn en ég sakna þess þó að það hafi verið gert ítarlega vegna þess að hér voru innleiddar tilskipanir e s b án umræðu án gagnrýni ég held að blasi við í dag að það hafi verið mistök það voru gríðarleg mistök kannski liggur vandinn í því að við höfum og viss stjórnmálaflokkur haldið því á lofti að e e s samningurinn sé af hinu góða og eingöngu af hinu góða er ekki niðurstaðan að eins og einkavæðing bankanna voru mistök og hvernig það var framkvæmt var upptaka e e s samningsins og hin gagnrýnislausa umræða sem hefur farið fram um hann líka mistök ég held að okkur sé hollt hér á alþingi að ræða það um leið og við ræðum hagstjórnarmistök fortíðarinnar og nútíðarinnar